Aveți o mare responsabilitate, dumneavoastră și colaboratorii dumneavoastră în următoarele șase luni se poate defini o mare parte din viitorul Uniunii până în

În ultimii trei ani, Uniunea a reacționat la problemele apărute și a luat măsurile necesare pentru stabilizarea și consolidarea situației financiare, economice și bancare a statelor membre. Au mai rămas de finalizat câteva piese legislative.

Bugetul european, 95 buget de investiții, prin politicile europene, poate deveni catalizatorul creării de locuri de muncă.

Diminuarea propunerii Comisiei nu se justifică, având în vedere că aceleași state membre net au aprobat Strategia 2020. Argumentele statelor membre net contributoare nu sunt în totalitate corecte. Fondurile europene investite în statele membre beneficiare aduc beneficii semnificative firmelor din toate statele membre. Domnule Prim ministru, nu aveți o misiune ușoară, dar trebuie să încercați să convingeți Consiliul European să propună cât mai repede un buget, cel puțin la nivelul celui propus de Comisie. Aș dori, de asemenea, să vă rog să aduceți la normal o situație nedreaptă, incorectă aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen.